Nadchodzący rok będzie ostatnim rokiem obecnych wieloletnich ram finansowych, a to znaczy, że ma on ogromne znaczenie z punktu widzenia zbilansowania, osiągnięcia stanu równowagi między zaciągniętymi zobowiązaniami a koniecznością ich realizacji. Jest to kwestia wiarygodności Unii Europejskiej. W moim głębokim przekonaniu utrzymanie obecnej planowanej wielkości budżetu leży w interesie nie tylko beneficjentów, ale w interesie wszystkich państw, i będzie w ogromnym stopniu wpływać na przyszłość naszego kontynentu. Obecny kryzys, który ograniczył realne możliwości wzrostu budżetu, nie może być jednak wygodnym pretekstem do jego redukcji. Z tą myślą będziemy do końca oczekiwać wyniku prac i uważamy, że wielkości planowane zostaną osiągnięte.